Myslím si, že pred nami všetkými leží tá istá úloha, a to je správne identifikovať, kto je ten agresor, kto sa opakovane uchyľuje k dezinformačným kampaniam, ktoré oslabujú demokracie v našich národných štátoch, ale aj v rámci Európskej únie. A všetci vieme, že tieto dezinformačné antikampane nevznikajú na Marse, ani v Bolívii, ani v Indii, a preto si myslím, že by sme sa mali držať faktov a tie fakty hovoria jednoznačne, že za týmito dezinformačnými kampaňami jednoznačne je Putinova administratíva, Rusko pod Putinovou administratívou. Napríklad, český tím expertov na boj proti hybridným hrozbám zverejnil čísla, že od roku 2014 až 16 volieb a referend v rámci Európskej únie bolo priamo ovplyvnených Putinovou administratívou, a to buď cez štátne média alebo cez rôznych trollov na sociálnych sieťach. Čo je horšie, tí trollovia sa nám dostávajú do našich národných vlád a do našich národných parlamentov. A preto vás všetkých vyzývam, aby sme odložili politickú korektnosť a aby sme veľmi jasne pomenovali, že agresorom v tomto prípade, pokiaľ ide o dezinformácie, je Putinova administratíva.